Les engrais sont bien évidemment cruciaux pour la production agricole, mais leur utilisation peut également avoir un impact négatif sur l'environnement et la sécurité alimentaire, en particulier lorsqu'ils renferment des contaminants.

En effet, le règlement existant concerne principalement les engrais conventionnels, dits inorganiques, qui suivent un modèle d'économie linéaire, puisqu'il s'agit d'extraction de matières premières. La proposition de règlement, quant à elle, amorce un virage vers l'économie circulaire, puisqu'elle vise à accroître la réutilisation des matières premières qui sont actuellement éliminées en tant que déchets. Mettre les engrais organiques sur un pied d'égalité avec les engrais traditionnels peut réduire les déchets et l'impact environnemental de la fertilisation et de l'agriculture. On estime que la récupération des nutriments déjà présents dans l'Union européenne, par exemple sous la forme de déchets, pourrait remplacer environ 30 des engrais inorganiques actuellement sur le marché cela a d'ailleurs été précisé précédemment. Il s'agit là d'un dossier très technique, avec un partage de compétences complexe entre les différentes commissions qui y participent. Les collègues et moi même avons travaillé de concert afin d'obtenir un texte qui est à mon sens bien équilibré.

En effet, la directive nitrates comprend deux éléments majeurs d'une part, le principe de fertilisation équilibrée et, d'autre part, l'obligation de limiter l'utilisation de fumier, permettant d'éviter l'élevage intensif et de favoriser une agriculture raisonnée. Il ne s'agit donc ni du lieu ni du moment pour amender à la va vite une législation essentielle luttant contre la pollution des sols. J'ajoute que, si l'amendement nitrates devait passer ce qui avait été proposé à diverses étapes du dossier je donnerais instruction à mon groupe de voter contre l'entièreté de ce rapport.

Quant à l'épineuse question des seuils de cadmium, le compromis soutenu notamment par mon groupe me paraît être la solution la plus équilibrée, car il permet d'appliquer le principe de précaution en la matière, tout en donnant du temps à l'industrie pour se conformer à ces nouvelles exigences.